Dès lors, comment accepter aujourd'hui une telle prudence dans les discours? Comment justifier que, face à cette occasion historique, nous n'apportions pas un soutien ferme à l'initiative du Président Abbas?

Il porte une espérance légitime, celle d'un peuple qui a droit à une terre, et à ceux qui objectent que cette initiative provoquerait une flambée de violence, je tiens à rappeler qu'il y a quelques années, c'est l'empêchement d'une telle initiative qui avait nourri la deuxième intifada. Mon message est simple, Madame la Haute représentante, à l'heure du printemps arabe, il est de votre responsabilité et de la nôtre de soutenir jusqu'au bout la démarche palestinienne. L'Union européenne s'est honorée de faire tomber un mur et de reconnaître des États, elle se grandirait en reconnaissant que les Palestiniens, eux aussi, ont droit à un État.